Chciałabym przy okazji naszej niedawnej debaty dotyczącej adopcji międzynarodowej zwrócić uwagę na instytucję rodziny zastępczej. Jest to alternatywna, w stosunku do domów dziecka, forma opieki nad dziećmi czekającymi na adopcję lub rozwiązanie problemów w ich naturalnych rodzinach. Rodziny zastępcze to efektywny i pożądany sposób opieki nad dziećmi oraz szczególna szansa dla dzieci niedostosowanych społecznie, których szanse na adopcję są najmniejsze. Powinniśmy zachęcać państwa członkowskie do wdrażania zmian legislacyjnych usprawniających działania zarówno tradycyjnych form rodzinnej opieki zastępczej, jak i rodzin zastępczych wielodzietnych oraz specjalistycznych, a także zadbać o odpowiednie dla nich wsparcie finansowe. Stowarzyszenia rodzin zastępczych mogłyby zostać zaangażowane w opracowanie propozycji najbardziej pożądanych rozwiązań prawnych w tej dziedzinie. Rodzice zastępczy potrzebują dodatkowo powołania realnie współpracujących zespołów, które tworzyliby rodzice, opiekunowie i kuratorzy, a których celem byłaby wzajemna pomoc i wsparcie wychowawcze. Nie mniej istotne jest generalne promowanie idei rodzin zastępczych w społeczeństwie tak, aby ich liczba zwiększała się, aby cieszyły się one szacunkiem i uznaniem, a ogromny wkład w wychowanie dzieci został doceniony.